Já jsem podal pozměňovací návrh, který má snížit podíl těch tradičních biopaliv na 6 Kdyby to jednací řád umožňoval, navrhl bych kompletní zrušení směrnice o biopalivech. Naši předchůdci vytvořili zrůdný systém, který vede ke zdražování potravin a k hladovění lidí v nejchudších zemích světa.

Například v České republice si jeden takový oligarcha, pan Babiš, nejprve koupil politiky, aby mu zajistili odbyt pro jeho řepkový olej. Pak si koupil televizní a rozhlasovou stanici, koupil si největší deníky v zemi a nakonec si koupil voliče a stal se místopředsedou vlády, která navrhuje další daňové úlevy pro biopaliva.